Digitale Technologien leiten einen Paradigmenwechsel in der globalen Wirtschaft ein und haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit Europas.

Laut Kommissionsschätzungen bringt ein funktionsfähiger digitaler Binnenmarkt ein zusätzliches BIP Wachstum von 415 Milliarden Euro.

Das ist sieben Mal schneller als der IT Markt, der auch ein schnell wachsender Markt ist.